Vreau să încep prin a spune că acest acord cu privire la guvernanța Schengen este relativ departe de ceea ce Comisia Europeană a propus în urmă cu doi ani cu toate acestea, eu cred că reprezintă un progres față de situația de până în prezent. Vechiul model de guvernanță interguvernamentală a dat naștere la abuzuri și la limitări ale libertății de circulație în interiorul Schengen. Trebuie să avem în vedere că aceste abuzuri sunt probabil doar vârful aisbergului și că multe alte probleme în gestionarea frontierelor au fost pur și simplu ignorate, din cauza modului amical de evaluare. Adaug faptul că, până în prezent, existau două sisteme de evaluare unul foarte relaxat și aplicabil tuturor statelor Schengen și altul mai dur, pentru statele candidate. Acest dublu standard, dar și modul de guvernanță interguvernamental a dus la situații de a dreptul absurde, în care unor state candidate, precum România și Bulgaria, li se interzice accesul în Schengen, cu toate că este unanim acceptat că cele două țări aplică cele mai înalte standarde de gestiune a frontierelor din întreaga Uniune Europeană.

Comisia Europeană va avea rolul central în noua guvernanță Schengen, întrucât va coordona întreg procesul de evaluare și va avea un cuvânt de spus în ceea ce privește posibilele reintroduceri ale controalelor la frontierele interne. Noul mecanism de evaluare va fi bazat pe date obiective și pe analize de risc FRONTEX și prevede posibilitatea efectuării de vizite neanunțate, inclusiv la frontierele interne, lucruri care nu au existat până în prezent. Începând de acum, va exista un plan de follow up, coordonat de Comisia Europeană, de fiecare dată când se constată deficiențe în aplicarea acquis ului. Acest lucru înseamnă, în primul rând, măsuri de sprijin și de asistență, dar și un sistem disuasiv, prin care Comisia poate propune reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne, în cazul existenței unor deficiențe foarte grave și persistente. În același timp, Parlamentul European va juca un rol mult mai important, prin faptul că va avea acces la toate datele și va supraveghea întreg procesul de evaluare și va fi consultat în cazul modificării mecanismului. În încheiere, vreau să subliniez că, pentru țara mea și pentru celelalte țări membre din afara spațiului Schengen, toate acestea nu vor fi suficiente, dacă europenizarea guvernanței nu va fi aplicată și modului de admitere de noi membri în spațiul Schengen. Acest lucru este cu atât mai evident, cu cât aderarea României și Bulgariei este blocată de mai mult de doi ani, din cauza unor considerente care nu au nimic de a face regulile și cu spiritul european al bunei cooperări. De aceea, eu am în minte să propun Parlamentului spre dezbatere o nouă posibilă modalitate europeană de acceptare de noi membri Schengen și sper că pot conta pe sprijinul dumneavoastră.